Monsieur le Président, chers collègues, d'abord nous pouvons le dire l'Union doit rester active et continuer, avec encore plus de courage, à prendre des positions claires et à la hauteur de nos valeurs quand il s'agit de l'Égypte.

Il y a plus d'un an, vous vous êtes engagés sur les voies de la démocratie. Le chemin n'est pas facile nouvelle Constitution, élections, ancrage des institutions...

En revanche, ne cédez pas à de vieux réflexes autoritaires car il s'agit de tous les citoyens égyptiens qui vous ont fait confiance.

Nous devons continuer nos efforts d'accompagnement en intensifiant le dialogue politique. Nous ne sommes pas là pour juger le gouvernement égyptien mais il ne faut pas hésiter à défendre les droits de l'homme, les valeurs démocratiques et l'état de droit.

Nous avons le devoir de soutenir l'initiative des citoyens qui ont montré leur attachement à vivre dans une démocratie qui défend leurs intérêts et qui garantit leurs droits.

Grâce à leur dynamisme et à leur esprit d'initiative, l'Égypte fait un pari gagnant si elle investit dans le développement des jeunes.

Nous sommes le principal partenaire commercial et la première source d'aide et d'investissement de l'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes appelés à jouer un rôle politique de premier plan. La task force entre l'Union européenne et l'Égypte, dont la première réunion s'est tenue le 14 novembre dernier au Caire, est la

Cette task force doit permettre d'inclure tous les acteurs de la transition démocratique et d'identifier les partenaires qui peuvent contribuer à concrétiser les priorités, à la fois, de l'Égypte et de l'Union européenne dans les sphères tant économiques que politiques.

Je pense donc que notre partenariat renforcé avec l'Égypte peut relever ce défi et être à la hauteur des besoins des populations. Mais pour ce faire, comme je l'ai déjà dit, il est important que le dialogue et le respect des droits de l'homme restent les éléments clés dans le processus de transition égyptienne.